Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bom začel tako. Najprej bi se zahvalil in bi pohvalil magistrico Klampfer, torej ministrico za njen pristop k samemu delu, ker kadar naleti na težavo , se najprej usede s svojimi zaposlenimi, se pogovori in poišče rešitve in ne naredi tega, da bi se najprej usedla z novinarji, pa potem generirala neke medijske zgodbe in povzročala neke, neke težave, reperkusije in tako naprej, in mislim, da se s tega vidika lahko tudi še kdo v Vladi zgleduje po njenem načinu dela, kar mislim, da so vsi v Vladi odgovorni za to, da probleme rešujejo, ne pa da jih še dodatno napihujejo. Zdaj, moje osebno mnenje je, da je ta današnja razprava neke vrste obračun in to se tudi strani, če smo dobro in pozorno poslušali stališča poslanskih skupin, tudi potrdilo. Zdaj na neki način gre za obračun s strani Levice, na drugi strani s strani SDS-a zdaj, zdi se mi, saj glede na napolnjenost dvorane na strani SDS-a, da je ta obračun bolj tako, pro forma, ampak kljub vsemu, danes se bomo sicer pogovarjali o številnih vidikih bi pa rad nekaj izpostavil, ne, da se v teh nekaj mesecih spričo procesa reorganizacije, ki se zaključuje, in se zavedati se moramo, da vsak proces neke reorganizacije, zlasti v tako kompleksnih in velikih sistemih, kakršni so javni, ni enostaven, potrebno je ogromno neke energije, ogromno nekega truda vložiti, ogromno usklajevanja, spreminjanja zakonodaje drugih aktov, informacijske podpore in tako naprej. In tukaj, tukaj so številne možnosti, da, da gre kakšna stvar lahko narobe in marsikdaj se tudi zgodi, ampak kot rečeno že uvodoma, Vlada oziroma vsi zaposleni so tam, da potem te težave odpravljajo. Včasih bolj, včasih manj uspešno, pomembno je, da pridemo do cilja in da je servis, ki ga ponujamo našim državljankam in državljanom, učinkovit in da smo z njim vsi zadovoljni. doslej je bilo te reorganizacije zelo veliko, nekih razprav na različnih nivojih, tako znotraj strokovne javnosti kot znotraj Državnega zbora na raznih odborih, bili smo deležni številnih poslanskih vprašanj, bodisi pristojnim ministrom oziroma ministricama, predsedniku Vlade, verjetno tudi v, v prejšnjem mandatu je bilo kakšno vprašanje v tem smislu in o tem verjamem se je opravila neka širna in poglobljena javna razprava, tako da se mi zdi pomembno izpostaviti, da danes je sistem pod nadzorom, kot rečeno reorganizacija se preveša v tisto svojo sklepno fazo. O učinkih same reorganizacije danes v tem trenutku lahko govorimo zgolj v nekem omejenem obsegu, kar bo, bodo tisti pravi učinki znani, če izhajamo iz prakse ocenjevanja takih zelo kompleksnih procesov , šele neki dve leti po tem, ko bo v celoti implementirana. Šele takrat bomo lahko rekli, kaj je v redu, kaj ni v redu, kaj je potrebno še dopolniti, popraviti, zamenjati, ukiniti ali kaj tretjega. pred nekaj meseci smo poslušali zelo katastrofične in tudi zaskrbljujoče informacije o tem, da se nabirajo številne nerešene vloge iz spet iz različnih razlogov. podatek, ki ga imam na voljo z osemindvajsetega februarja tega leta, je, da je bilo nerešenih še štiriinšestdeset vlog in vse te vloge niso bile rešene zato, ker je upravni postopek tekel in se je čakalo na stranke, da dopolnijo, torej, da podajo še določena pojasnila, podatke informacije, dokumente, da se lahko potem te upravne postopke pripelje do njihovega konca. Zdaj, poslušamo o tem, da je ta reorganizacija zloglasna. jaz se ne strinjam, da je zloglasna predvsem bi rekel, da je potrebna, potrebna in nujna in to se dejansko tudi izkazuje, ker kot smo danes že večkrat slišali, in je namen v tem, da se razbremeni zaposlene, da se zaposleni na Centrih za socialno delo manj ukvarjajo s papirji, z birokracijo, ampak več z ljudmi. včeraj smo se ravno tukaj pogovarjali tudi o sistemu probacije, to je tudi eden od tistih ukrepov , ki bo en del delovnih obveznosti oziroma pristojnosti iz Centrov z socialno delo premaknil drugam, tako da se na eni strani tisti, kazenski vidik odmakne iz Centra za socialno delo na pravosodno področje, s tem da se lahko na račun tega Centri za socialno delo bolj ukvarjajo z njihovim oziroma svojim temeljnim poslanstvom. ocenjujem, da je delovanje Centra za socialno delo stabilno in da je čisto vse pod pod kontrolo, kadar pa prihaja do posameznih anomalij je sedanje vodstvo pokazalo in dokazalo, da se zelo hitro, promptno odzove, da potegne odločitve, če ga je kdo polomil, in verjamem da, da vsi verjamemo, da noben tega ne počne namenoma, tudi sprejme odgovornost in odstopi. Tudi to se je že pokazalo in izkazalo in življenje gre naprej. vse, kar se pač zgodi, vse težave se ažurno odpravljajo. omenili smo tudi, da se je ekipa na CSD-ju v zadnjih dveh oziroma treh letih okrepila, kar ocenjujem za pozitivno, kar bo tudi še dodatno izboljšalo način delovanja Centra za socialno delo, in če upoštevamo celoten niz vseh korakov, ki so bili uvedeni v zadnjem obdobju. Jaz verjamem, da bo lahko sistem socialnega varstva v Sloveniji dobro opravljal svoje naloge. Kot rečeno, gre pa za nek zelo kompleksen in dolgotrajen proces neke reorganizacije, ki pa ne more biti v celoti domišljen zgolj z nekim administrativnim razmislekom, ampak je to nek proces, ki se sprotno odvija, in nanj se je potrebno prilagajati, ga sproti dopolnjevati in verjamem, da bo to teklo še vsaj nekaj časa oziroma upam si trditi vsaj še kakšno leto, dokler ne bomo prišli do točk, ko bomo rekli, da je ta proces zaključen. In na tej točki bomo lahko že naprej razmišljali, kako bi še dodatno izboljševati in dopolnjevati, tako da jaz se zahvaljujem vsem, ki boste sodelovali v tej današnji razpravi, in upam, da bo konstruktivna, ministrici pa še naprej želim uspešno delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Nina